Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za besedo. Jaz bom poskušala čim krajše se odzvati na nekatera stališča. In ponovno ponoviti, morda tisto, kar je že gospa ministrica uvodoma poudarila. Najprej v zvezi z našo trdno zavezo. Da bomo področju področje vajeništva opravljali kot svojo prioritetno nalogo, naj povem samo nekaj dejstev. Vajeništvo je vključeno v socialni sporazum, ki ga je podpisala vlada smi deležniki. Vajeništvo je vključeno v operativni program in zato res ni skrbi, da ne bi, črpali evropskih sredstev tudi za ta namen. Ob tem naj poudarim, da je ministrstvo za izobraževanje, znanostjo in šport eno od tistih ministrstev, ki je tudi v prejšnji perspektivi izredno dobro črpalo evropska sredstva. Vsi razvojni programi so potekali ravno iz teh sredstev. In še tretji dokaz za to, da smo trdno zavezani vajeništvu, je razpis za vpisno mesto v srednji šoli, kjer smo popolnoma vsem, ki so dokazali, da, na področju poklicnega izobraževanja imajo svojega partnerja v gospodarstvu, se pravi, da lahko zagotovijo učna mesta popolnoma vsem, omogočili, da bodo izvajali tovrstne programe v pred, prihodnjem šolskem letu. V nasprotju s tem, da vsem ostalim preprosto razpisna mesta niso bila dodeljena. Ko smo se spraševali, kaj je cilj vajeništva, in je bila poudarjena predvsem odzivnost sistema izobraževanja, na potrebe trga dela, pri čemer je treba povedati, da izobraževanje seveda ne služi samo za usposabljanje za trg dela, je pa to tudi pomembna komponenta. Smo govorili o tem, da morda se izobraževalni sistem ne odziva dovolj hitro ali pa dovolj dobro na potrebe trga dela. Ob tem ne opozorim, naj na področju poklicnega izobraževanja prav noben program ni narejen drugače kot na osnovi poklicnih standardov, ki so narejeni skupaj s socialnimi partnerji. Če so ti poklici poklicni standardi pretrdi, pre- zapleteni, kakorkoli to imenujemo, potem je zagotovo to nekaj, kar bo treba opraviti v razpravi s socialnimi partnerji. Ob tem nas ravno definiranost poklicnih standardov opozarja na en velik problem, ki ga imamo tudi sicer. In sicer na vprašanje, kako ozka oziroma kako široka je poklicna izobrazba. Opozarjajo nas namreč tudi gospodarstveniki in drugi socialni deležniki, da preozko usposabljanje, in poklicno izobraževanje lahko pripelje tudi do drugega ekstrema, ko preprosto zaradi izginjanja zaradi tehnoloških sprememb prihaja do izginjanja poklicev in podobno. Kar seveda ne pomeni, da nismo zavezani temu, da bomo v prihodnje, izvajali vse aktivnosti za uvedbo, čimprejšnjo uvedbo poklicnega izobraževanja, vajeniškega sistema. Še to bi rada rekla, nekajkrat je bilo omenjeno, smo se spraševali o tem, ali so naši, učenci, dijaki dovolj dobro usposobljeni za to, da se potem spopadajo z izzivi na trgu dela in z vključenostjo v realni sektor, kot je bilo rečeno, ravno področje poklicnega izobraževanja ima dokaz za to, da sistem ni tako nekakovosten kot se včasih zdi ali pa kot včasih slišimo posamične primere. Namreč naši učenci dosegajo odlična priznanja v vseh tekmovanjih iz Euroskillsa. Se pravi, iz tistih, mednarodno primerljivih tekmovanj. Rada bi opozorila še na to, kje pa pravzaprav problem, da če je to tako vse dobro in krasno in si vsi želimo uvesti, vajeništva, ki je pravzaprav problem te zgodbe. Zakaj je bilo leto dva tisoč šest, ki je bilo večkrat omenjeno, vendarle, to poglavje, ta del ta možnost izpuščena. Zato, ker so tudi takrat sta umanjkala dva ključna pogoja za uvedbo vajeništva, tako kot se soočamo s to situacijo sedaj, mogoče v nekoliko spremenjenih okoliščinah. Dva ključna pogoja za uvedbo vajeništva sta pa najprej kondicija gospodarstva oziroma, odnos do tega v v realnem sektorju, kot ste večkrat omenjali, in pa seveda ureditev statusa vajencev. Status vajenca tudi takrat ni bil urejen tako, da bi bil, zaposlen na način, ko bi bile znane vse obveznosti in odgovornosti. Gospodarstvo nas večkrat opozarja tudi na to, da ne gre samo za financiranje, ne gre samo za usposobljenost recimo gospodarstva, da bi lahko vzelo, in obrtništva, seveda s tem mislim, da bi lahko vzelo te učence v uk, ampak gre tudi za veliko odgovornost. Na to so nas posebej opozorili tako na gospodarski kot na obrtni zbornici, tistega, ki vajenca sprejema odgovornost v smislu tudi tudi kazensko odgovornost. In ko se sprašujemo po zgledih držav, ki to uspešno uvajajo ali pa imajo ta sistem že dalj časa, je seveda treba povedati, da takrat, ko smo mi imeli ta sistem, zakonsko normiran, je bil, normiran po izgledu držav, kot so Avstrija in Nemčija, vendar so te države, kot pravim tudi v gospodarsko v popolnoma drugačni kondiciji, tradicija drugačna in tako. Kar ne pomeni, kar ne pomeni še enkrat, da se pri dokončni pripravi modelov ne bomo posluževali seveda tudi njihovih izkušenj še več. Veliko izkušenj smo pridobili, v teh državah. Govora je bilo po poklicnem torej interesu za, izobraževanje na področju poklicnega izobraževanja. Najbrž bi bilo iluzorno trditi, da se nekdo odloča za določen poklic ali pa za nadaljnje izobraževanje samo zato, ker mu je mama tako rekla. Zagotovo na odločitev, kam se boš vpisal vplivajo tudi razmere v gospodarstvu. In zato so trendi, o katerih je bilo danes že govora, namreč trendi, da se veliko, čedalje več učencev odloča za poklicno in strokovno izobraževanje. Plod tega, da preprosto ugotavljajo, da zaposlitev drugje praktično ni. Zakaj se zelo veliko, dijakov odloča za nadaljevanje? Prav ste imeli vsi tisti, ki ste opozarjali, da je kar nekaj dijakov, ki si želi zaposliti po končanju šolanja. Pa vendar se potem vključijo v nadaljevanje. Razlog seveda ni v tem, kaj si je želel. Razlog je v tem, da seveda si z nadaljevanjem izobraževanja na neki način zagotovi status. Torej je treba, vedeti, da ne gre za za problem odločitve ali pa nedovoljšne promocije poklicnega izobraževanja, ampak predvsem tega, da, v okoliščinah, katerih, katerih, živimo. Zdaj pa nekaj še o tem, kako naprej. Zaskrbljenost nad tem, da ne bi, črpali evropskih sredstev, je zagotovo odveč, to vam zares zagotavljam, v operativnem programu, ki je bil sprejet, je večino pozornosti namenjene ravno modelu vajeništva, torej temu, da, bomo, da bomo razvili različne modele, s katerimi bi uvedli vajeništvo in si finančna sredstva zagotovili tudi iz evropskih sredstev. Ti modeli ne bodo uvedeni na nacionalni ravni vsi in takoj, ampak predvsem na področjih, kjer bo odzivnost gospodarstva največja, zato že potekajo pogovori tako z, obrtno kot tudi z gospodarsko zbornico, katera so tista področja, kjer bi zagotovili ta ključni pogoj, o katerem sem prej že govorila. Da ne ponavljam vsega tistega, kar je bilo že izrečeno, bi rada na koncu samo rekla, da se vam zares zahvaljujem za to izjemno razpravo, ki je dala veliko tudi spodbud in, morda nekaterih novih namigov, česa še ni dobro premišljenega tudi v našem področju, zato še enkrat hvala pobudnikom in vsem razpravljavcem za to diskusijo.